áttugasta og fimmta mál en nefndarálitið er að finna á þingskjali tvö hundruð og fimm og breytingartillögur á þingskjali tvö hundruð og sex í fimm tölusettum liðum ég vil í upphafi geta þess að nefndin fékk þetta mál til umfjöllunar níunda júlí síðastliðinn og hefur fjallað hjá það á sjö fundum hefur fengið upp undir tvo tugi gesta og ein sextán skrifleg álit megintilgangur þessa frumvarps yfirlýstur tilgangur er að auðvelda sparisjóðunum að afla sér nýs stofnfjár meðal annars frá ríkissjóði á grundvelli heimild í annarri grein neyðarlaganna númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta en til þess er talið nauðsynlegt að veita lagaheimild til þess að lækka núverandi stofnfé til þess að mætt verði taprekstri síðustu ára og á þann hátt gert mögulegt að jafna varasjóð sparisjóðsins um þetta fjallar sjöundu greinar þessa frumvarps sem var eðlilega sú sem mest var um rætt í nefndinni og í þeim umsögnum sem til hennar bárust það er ólíklegt talið að nýir aðilar hafi hug á því að leggja fram nýtt stofnfé við óbreyttar aðstæður það er að sú staðreynd blasir við að víða er varasjóður sparisjóðsins uppurinn og jafnvel orðinn neikvæður það er að bókfært stofnfé er orðið hærra en annað eigið fé það er ljóst að sparisjóðirnir fóru ekki varhluta af bankahruninu síðastliðið haust og þá varð strax ljóst og reyndar mörgum fyrir þann tíma að sparisjóðirnir voru í miklum kröggum neyðarlögin tóku því einnig til sparisjóðanna eins á ég nefndi áðan í annarri grein þar sem veitt er heimild til þess að ríkið komi inn með því að leggja allt að tuttugu prósent eigið fé í sjóðina til þess að endurreisa þá í kjölfar neyðarlaganna hófst undirbúningur að því að ríkið endurfjármagnaði sparisjóðina á þeim grunni sem önnur grein neyðarlaganna segir til um og tilgangurinn var eins og núna að endurreisa viðhalda og gesta sparisjóðakerfið í landinu það voru settar reglur um þessa aðkomu ríkisins sautjánda desember tvö þúsund og átta en þær hafa ekki enn náð tilætluðum árangri og því er talið nauðsynlegt að breyta nú lögum um sparisjóði eða það er áttunda kaflanum í lögunum um fjármálafyrirtæki sem fjallar um sparisjóði eins og frumvarpið gerði ráð fyrir það er rétt að geta þess hér að staða sparisjóðanna í árslok síðastliðin tvö þúsund og átta reyndist jafnvel enn verri en talið hafði verið og það sem af er þessu ári hefur einn af stærstu sjóðunum sparisjóður reykjavíkur og nágrennis farið í slitameðferð ég vil nefna hér í upphafi míns máls þá hagsmuni sem hér um ræðir fjárhagslega fyrir ríkið ég mun koma að hinum samfélagslegu hagsmunum og hagsmunum þess að halda uppi hér fjölbreyttu fjármálafyrirtæki markaði síðar í máli mínu en það er vert að hafa í huga að í sparisjóðum voru um síðustu áramót tvö hundruð fjörutíu og átta milljarðar króna í innlánum og er þá ekki talið það sem var í sparisjóði reykjavíkur og nágrennis sem eins og ég sagði áðan er kominn í slitameðferð og heldur ekki það fé sem var í sparisjóði mýrasýslu sem er kominn inn í nýja kaupþing tvö hundruð fjörutíu og átta milljarðar þetta er það fé sem ríkissjóður hefur ábyrgst að standa skil á verja innlán samkvæmt neyðarlögunum og því mikið í húfi að vel takist til og að sparisjóðakerfið lifi þessar hremmingar af þannig að innlánin megi vera trygg og ávaxtast eins og ég sagði áðan er nefndarálit meiri hluta viðskiptanefndar að finna á þingskjali tvö hundruð og fimm í öðrum kafla þess á blaðsíðu tvö er fjallað um félagaform sparisjóða en í annarri grein frumvarpsins er að finna skýr skilgreiningu á því hvað sparisjóður sé þar segir

enn fremur skýrt fram tekið að stofnfjáreigendur eigi ekki hlutdeild í öðru eigin fé sparisjóðsins en bókfærðu stofnfé og að þeir beri ekki fremur en fyrr miðað við núgildandi lög ábyrgð á skuldbindingum sparisjóðsins umfram stofnfé sitt í núgildandi lögum sextugustu og þriðju grein er að finna samsvarandi ákvæði en þar segir reyndar að stofnfjáreigendum beri ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum sparisjóðsins umfram eigið stofnfé í þessari grein er einnig fram tekið að um sparisjóði gildi lög um fjármálafyrirtæki og lög um hlutafélög þegar þeim sleppir eftir því sem við á með þessu frumvarpi er tekin úr lögum heimild til þess að breyta sparisjóðum í

fjórðu málsgrein annarrar greinar frumvarpsins

hlutafélög verði það ekki heimilt ástæðan er sú að meiri hlutinn telur það villandi fyrir neytendur að fjármálastofnun sem hefur horfið frá þeim grunnþáttum sem lagðir eru í hugtakið sparisjóður noti samt heitið eftir sem áður í firmanafni sínu leggur meiri hlutinn því til að fjórðu málsgrein annarrar falli brott þá leggur meiri hlutinn einnig til breytingar á fyrstu málsgrein annarrar greinar í þá veru að undanskilja einnig ríkissjóð reglum um lágmarksfjölda stofnfjáreigenda en ákvæði um að þrjátíu stofnfjáreigendur skuli til að stofna sparisjóð er einmitt að finna í þessari grein undantekningar eru sem sagt sveitarfélög undanþegnir eru sparisjóðir sem eru í eigu annars sparisjóðs eða meirihlutaeigu eins eða fleiri sveitarfélaga og við leggjum til að það verði einnig hvað varðar ríkissjóð en ákvæði sem fyrir voru í lögunum um sveitarfélög sparisjóði eru með frumvarpi þessu tekin úr lögunum en meiri hlutinn telur að með fyrstu málsgrein annarrar greinar og því sem þar á eftir kemur sé þetta skýr og bendir á í nefndaráliti

á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi hundrað þrítugasta og fimmta mál var hugtakið sjálfseignarstofnun ekki skilgreint sérstaklega í því frumvarpi var í greinargerð látið nægja að vísa til sameiginlegra einkenna þeirra svo sem að hafa tiltekið stofnfé ráða yfir fjármagni starfa samkvæmt sérstökum samþykktum og hafa skipaða stjórn sem starfi sjálfstætt er meiri hlutinn eins og ég sagði áðan sáttur við að hér sé tekið af skarið hvað varðar félagaformið það er nýmæli í þessu frumvarpi að hér er í fyrsta sinn kveðið á um samfélagslegt hlutverk sparisjóða og áskilið að í stofnsamþykktum skuli um það fjallað og þar er tekið fram hverjar eru helstu áherslur sparisjóðs varðandi samfélagslegt hlutverk hans meiri hlutinn gerir engar breytingartillögur við þetta ég nefndi þetta einungis hér til þess að árétta það nýmæli sem þarna er að finna í sjöundu greinar frumvarpsins er framsal og önnur ráðstöfun stofnfjárhlutar í sparisjóði heimil án takmarkana þannig að það má selja stofnhluti í sparisjóði ef þeir eru seldir umfram nafnverð ber að setja yfirverðið sem þar með fæst í sérstakan yfirverðsreikning sem telst með óráðstöfuðu eigin fé sparisjóðs þetta er nýmæli annað og ég get þessa aðeins hér það er ekki þannig að það séu gerðar breytingartillögu við þetta en það er sjöunda grein eins og ég nefndi áðan sjöundu greinar sem fékk mesta umfjöllun í nefndinni en þar er mælt fyrir um heimild til þess að færa niður stofnfé þetta ákvæði er nýmæli og það er rétt að árétta að það er ekki skylt að færa niður stofnfé í ákvæðinu felst aðeins heimild til slíkrar niðurfærslu það verður að telja mikilvægt að stofnfjáreigendur ráði yfir slíkri heimild til þess að geta brugðist við ef bókfært stofnfé verður hærra en eigið fé samkvæmt greininni er eingöngu heimilt að lækka stofnfé til að lækka tap sem verður ekki jafnað á annan hátt og er þar með óheimilt að lækka stofnfé af öðrum ástæðum svo sem að það er óheimilt að endurgreiða eða greiða stofnfé út til stofnfjáreigenda innleysa það með þeim hætti en eins og ég sagði samkvæmt sjöttu grein er heimilt að selja stofnfjárhlut án takmarkana sparisjóðirnir eins og ég bæði áðan fóru ekki hluta af bankahruninu og í

og sjö hér mun vera um ríflega tuttugu og einn milljarð króna að ræða tuttugu og eins og hálfan milljarð króna ef ég veit rétt í neyðarlögunum er reiknað með því að ríkissjóður fái stofnfjárbréf eða hlutabréf í sparisjóðnum því að þetta ákvæði tekur jafnt til bæði hlutafélagasparisjóða og og stofnfjársparisjóða að ríkissjóður fái stofnfjárbréf eða hlutabréf í sparisjóðnum sem endurgjald í samræmi við eiginfjárframlag sitt fjárhæð útgefinna stofnfjárhluta til

stofnfjárhlutar í viðkomandi sjóði ég vil vekja athygli á því sem segir í fimmta málslið annarrar greinar neyðarlaganna

á í neyðarlögunum er því gert ráð fyrir því að stofnfé sjóðanna verði fært að raunvirði með frumvarpi þessu er í rauninni verið að útfæra texta neyðarlaganna betur og skýra hann umfram það sem gert var í reglum um framlag til sparisjóða frá sautjándu desember tvö þúsund og átta sem settar voru á grundvelli þessarar greinar ég rakti það áðan að afkoma sparisjóðanna hefur síst batnað frá því að neyðarlögin voru sett fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir sparisjóði og í nefndaráliti meiri hlutans kemur fram að að minnsta kosti tveir hafi sótt um framlag úr ríkissjóði á grundvelli laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta en nýrri upplýsingar sem ég hef eru að þeir muni vera í

þess það verður ekki fram hjá því horft að margir sparisjóðir hafa á síðustu árum hækkað stofnfé sitt og greitt stofnfjáreigendum ríflegan arð og í þeim tilfellum hefur verið gengið á varasjóði sparisjóðanna vegna taprekstrar á

telja ólíklegt að nýir aðilar séu tilbúnir til þess að leggja fram stofnfé auk þess má gera ráð fyrir því að skilyrði fyrir fjárframlagi ríkisins samkvæmt annarri grein neyðarlaganna sé að varasjóður sé ekki neikvæður eitt af markmiðum þeirra breytinga sem lagðar eru til á ákvæðum á lögum um fjármálafyrirtæki með þessu frumvarpi er að auðvelda sparisjóðunum að sækja sér nýtt stofnfé

með þeirri aðgerð að lækka stofnfé væru stofnfjáreigendur að taka á sig tap sparisjóðsins frá síðasta ári að því leyti sem það er umfram varasjóð miðað við gildandi löggjöf um sparisjóði er ekki talin heimild til þess að lækka stofnfé og því er í frumvarpinu ákvæði sem veitir stjórn sparisjóðsins heimild til þess í sjöundu greinar þess misskilnings hefur gætt að þessu ákvæði yrði beitt á þann veg að stofnfé yrði skrifað niður á einu bretti í öllum sparisjóðum á landinu jafnvel niður úr öllu valdi niður í núll alla vega höfum við heyrt þann misskilning hjágestum sem komu fyrir nefndina að menn töldu að það ætti að skera jafnt niður færa stofnféð jafnt niður í öllum sjóðunum þetta er eins og ég nefndi misskilningur og samkvæmt þeim upplýsingum sem nefndin aflaði sér hjá

á grunni neyðarlaganna það er mikilvægt að stofnfjáraukning sparisjóðanna fylgi almennum jafnræðisreglum og útfærslan sem mælt er fyrir í frumvarpinu tekur eins og ég hef margítrekað mið af því að komi fé úr ríkissjóði inn í sparisjóðinn verði að lækka stofnfé í sjóðunum fyrir nefndinni kom fram að framkvæmdin yrði á þann veg í þeim tilfellum þar sem framlag ríkisins dugir til að koma eiginfjárhlutfalli sparisjóðs upp fyrir tólf prósent þá ráðist vægi eldra stofnfjár og nýs stofnfjár að nafnverði eigin fjár sem fyrir er ásamt síðan niðurstöðum áreiðanleikakönnunar og nýs stofnfjár en í þeim tilvikum að framlag frá ríkissjóði dugar ekki til að koma eiginfjárhlutfalli sparisjóðs upp fyrir tólf prósent þá þarf að grípa til frekari ráðstafana sem felast meðal annars í því að fjölga stofnfjáraðilum það er fá aðra fá nýja stofnfjáraðila auk ríkisins inn í sjóðinn einnig að kröfuhafar afskrifi skuldir þeir lengi í lánum og breyti lánum í víkjanleg lán eða stofnfé og að stofnfé sé lækkað einum slíkum samningum koma margir að borðinu og þá yrði lækkun stofnfjár byggð á viðskiptalegum forsendum þar sem allir sem að þessum samningum koma þurfa að vera samþykkir þeim aðgerðum sem gripið er til til að bjarga viðkomandi sparisjóði ég vil geta þess í þessu sambandi að ríkissjóður mun eiga kröfu upp á um tólf

þeirra við seðlabanka íslands fyrir nefndinni kom fram að þessar kröfur væru hluti af lausninni á vanda sparisjóðanna með þeim hætti að ýmist væri hugsanlegt að þessum kröfum gæti verið breytt í stofnfé eða þeim yrði breytt í lán á sama grunni og kröfum ríkissjóðs á vbs og saga capital fyrr í vetur var breytt í lán það sem ég er að leggja áherslu á er að staða hvers sparisjóðs fyrir sig verður metin og verði metin það er mikilvægt að það verði gert og að það er því misskilningur að fyrirhugað sé að skrifa stofnfé í öllum sparisjóðum í landinu niður í eitthvað tiltekið hlutfall það kom einnig fram fyrir nefndinni að það er ekki ætlunin að skrifa stofnfé niður í núll afskrifa það algerlega og ráðuneytið telur eins og reyndar kemur síðar fram í nefndaráliti meiri hlutans að það séu fólgin verðmæti eiginleg verðmæti í því

í nefndarálitinu er í þessu sambandi hvað varðar lækkun stofnfjár vísað til umsagnar sambands íslenskum sparisjóða en þar segir með leyfi forseta við gerum ráð fyrir að í þeirri fjárhagslegu endurskipulagningu og aðkomu ríkisins sem fram undan er hjá sparisjóðunum muni verða nauðsynlegt að lækka stofnfé

þegar á að lækka stofnfé væru sambærilegar beint sem eru í sjöttu greinar frumvarpsins um boðun funda þegar á að fækka stofnfé og ég hygg að flestir geti verið um þetta sammála boðunarfresturinn tvær vikur áttundu greinar frumvarpsins fjallar um ráðstöfun hagnaðar í frumvarpinu var gert ráð fyrir því að fimmtíu prósent af hagnaði yrði læst inni í sparisjóðunum sem varasjóður til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni en síðan var gert ráð fyrir að aðeins yrði heimilt að greiða arð þegar hagnaður hefði verið á rekstri sparisjóðsins í fimm ár meiri hlutinn leggur til þá breytingu að ráðstöfun arðs verði ekki miðuð við hagnað síðustu fimm ára og enn fremur að arðgreiðslan verði ekki takmörkuð við meðaltal hæstu almennra innlánsvaxta auk átta prósentustiga eins og frumvarpið gerir ráð fyrir meiri hlutinn telur að svo þröngar heimildir til greiðslu arðs geti komið í veg fyrir að nýtt stofnfé komi inn í sparisjóðina en meiri hlutinn telur mikilvægt að svo verði því eru lagðar til breytingar í þessa veru á þingskjali tvö hundruð og sex en ég vil vekja athygli á því að eftir stendur þegar búið er að fella niður að það megi ekki greiða út arð það er búið að fella niður þessa fimm ára kröfu og almennu sparisjóðavaxtakröfuna auk álags eftir stendur óbreytt það nýmæli sem er í þessum lögum sem nauðsynlegt er talið að það geti ekki komið til arðgreiðslna úr sparisjóði þar sem varasjóður er neikvæður og það er mjög mikilvægt atriði í okkar huga markmið þeirra breytinga sem meiri hlutinn leggur til á áttundu greinar eru að auka möguleika á því að nýtt stofnfé komi inn í sparisjóði það er að það verði talinn vænlegur fjárfestingarkostur að leggja fé inn í sparisjóði við teljum að með því að fella brott þær hömlur sem ég nefndi felist hvati til þess að gerast stofnfjáreigandi í nefndarálitinu neðst á blaðsíðu fjögur er vikið að því sem ég nefndi áðan að það sé mikilvægt að eigendur stofnfjár komi komi að endurreisn sjóðanna enda felist mikilvægir viðskiptalegir hagsmunir í því að tryggja áframhaldandi viðskipti þeirra og hlutverk þeirra í endurreisn sjóðanna í níundu grein er fjallað um samstarf sparisjóða en nokkrar deilur hafa staðið milli

það er hefð fyrir slíku samstarfi og ljóst að sparisjóðirnir leggja mikla áherslu á að kveðið verði skýrt á um slíkar heimildir í lögum til að auðvelda sparisjóðunum þátttöku í samkeppni við stærri fyrirtæki á fjármálamarkaði en í fyrstu málsgrein níundu grein er áréttað að slíkt samstarf skuli fara fram á almennum viðskiptalegum forsendum í nefndaráliti meiri hlutans er vakin athygli á því að sparisjóðir eru af öðru taginu viðskiptabankar og til að geta keppt við þá er mikilvægt að þeir geti unnið saman að verkefnum sem ekki snúast beint um samskiptin við viðskiptavini við vísum til umsagnar seðlabanka íslands um að níundu grein frumvarpsins sé til þess fallin að styrkja rekstrargrundvöll sparisjóðanna við leggjum til þrenns konar breytingar á þessu ákvæði í fyrsta lagi að við fyrstu málsgrein bætist orðin meðal annars í því skyni að veita svigrúm til að fella fleiri að fleira falli undir greinina en orðalag hennar gefur til kynna það er að upptalning verkefna í fyrstu málsgrein verði ekki tæmandi eins og getið er í athugasemdum við ákvæðinu í öðru lagi er lagt til að tillögur sambands sparisjóða að orðið greining bætist við upptalningu í e lið fyrstu málsgrein í þriðja lagi er svo lagt til að breyta heiti greinarinnar þannig að hún beri fyrirsögnina samstarf sparisjóða og þess vegna eru lagðar til orðalagsbreytingar

meiri hlutinn leggur áherslu á mikilvægi sparisjóðanna sem hluta af framtíðarfjármálaumhverfi á íslandi vi teljum að verði þetta frumvarp og þær breytingar sem ég hef mælt fyrir að lögum hafi verið vörðuð leið til að nýta heimildir ríkissjóðs til endurfjármögnunar sparisjóða samkvæmt neyðarlögunum og búið svo í haginn að vænlegt þyki að gerast stofnfjáreigandi sparisjóðs og vonast meiri haginn til að nýtt stofnfé komi inn í sparisjóðina frá fleirum en ríkissjóði við því var hreyft frú

athugasemdir í fyrsta lagi er í fjórða grein ákvæði um að færð skuli skrá yfir stofnfjáreigendur sem skal aðgengileg öllum en í núgildandi lögum er slík skrá aðeins

í þriðja lagi er mælt fyrir um að sparisjóðir setji sér reglur um viðskipti með stofnfé samkvæmt sjöttu greinar og þá skal fjármálaeftirlitið staðfesta þær reglur reikna verður með að í slíkum reglum verði tryggt jafnræði þannig að allir þeir sem þess óska geti

auk þeirra breytingartillagna sem fjallað er um í nefndaráliti vil ég geta tveggja til viðbótar það er liður eins og tvö í breytingartillögum á þingskjali tvö hundruð og sex en það láðist að setja skýringar um þær í nefndarálitið skýringarnar eru sem hér segir frú forseti til viðbótar við þær breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar sem getið er um í áliti meiri hlutans eru lagðar til breytingar á fjórðu málsgrein tuttugustu og áttundu greinar og áttunda töluliðar fyrstu málsgrein fertugustu og aðra grein laganna

meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um hér það var þegar þetta mál var lagt inn í þingið talið brýnt að málið yrði afgreitt fyrir fyrsta júlí sem er í dag til að fyrirgreiðsla ríkissjóðs mætti ná inn á fyrri helming ársins í árshlutauppgjöri sparisjóðanna það náðist því miður ekki en ég vil taka fram að engu að síður er mikilvægt að það dragist ekki mikið lengur að afgreiða þetta mál frá þinginu það er ekki ljóst eða víst að eiginfjárframlag frá ríkissjóði verði til að

gert sé vörðuð leið til þess að sparisjóðirnir geti verið öflugur hluti og þátttakandi í fjármálaumhverfi landsins um ókomna tíð og styrkja byggðir landsins því það er alveg ljóst að sparisjóðirnir hafa gegnt þar mjög mikilvægu hlutverki þeir hafa engu mjög mikilvægu hlutverki í því að veita lán og fyrirgreiðslu gegn veðum sem viðskiptabankarnir hafa hreinlega ekki látið við það er hlutverk sem verður að